Pred mano je obraz enega dekleta, ki začudeno strmi vame. Gotovo me prvič vidi. Drugače je pa malo začudena, prijetnega obraza in verjetno tudi prijetnih misli. Ja, to je pa obraz, ki ga sicer v našemu okolju ne srečaš velikokrat. Izgleda, da je to ena mulatka z bujno frizuro in prijetnega obraza. Tukaj je pa en obraz. Poteze tega obraza me spominjajo istočasno na veselje in strah. Kot bi se nekaj nenadoma zgodilo in je vsa presenečena. Ja, to je pa prijeten obraz, lepe poteze, predvsem lepo izoblikovane ustnice, nos. Žareče oči, malce nagajiva frizura. Lepa punca. Ja, tule pa ta obraz me spomni na enega mulata tudi, bi rekel. Mogoče Italijana, iz Neaplja. Njegov nasmeh kaže izredno lepo zobovje. Mogoče malo pretirava s svojim nasmehom. Drugače je pa en fleten fant. zdaj smo pa prišli. V Mozambik. To so pa te črne, črna rasa, ke se je jih skozi več vidi tudi na televiziji, predvsem v športu. Je pa to eden teh črncev, ki jih zdaj vidiš toliko na televiziji v ameriški košarki. Ja, ta obraz bi pa težko jaz opisal, a gre za, mislim, da je moški. Čeprav frizura je čisto ženska, edino, ja, je moški, ker tule po bradi se vidi, da je poraščen pa lepo obrit. Ta obraz je pa mogoče obraz z ene nekaj let nazaj, ke so se ti dolgi lasje še nosili oziroma ke je bilo to moda. Drugače pa miren, prijeten. Ja, to, ta obraz ima pa že malo take poteze, kot bi se jaz v špegel pogledal, tja v glavo. Edino, da nimam njegovih brk pa brade. Če bi pa pustil, bi pa videl isto sivino. Mogoče imam kakšno gubo manj. To bi pa mogli drugi oceniti. Ja, tule pa vidim enega mladeniča. Ne prav mladega, ampak ... Verjetno je s Kitajske ali pa z onega konca. Značilen obraz za aziata. Čeprav ne bi rekel, da je glih Kitajec, ker ma malo premalo postrani oči. Ostalo je pa kar, lahko rečemo, ta pravi aziat. Ja, to je pa zdaj en obraz enega fanta že recimo okrog trideset let. Frizura, ne vem, verjetno njemu všeč, meni ni. Je pa tak obraz, ke se je prav naštimal za fotografiranje. Mislim, da je malo sam sebi všeč.